Das Europäische Parlament war in den vergangenen Jahren eine treibende Kraft bei der Debatte über den Klimaschutz, und wir haben auch einen hohen Anteil an dem Klimaschutzpaket der EU. Die Entschließung, die wir heute vorlegen, hat alle Elemente für ein ambitioniertes Abkommen in Kopenhagen.

Die EU hat die Führerschaft übernommen, und wir wollen auch, dass das in Kopenhagen so bleibt.

Die Wissenschaft sagt uns, am oberen Ende zwischen 25 und 40 Die 30 wären also gar nicht genug, wir wissen das, und deshalb müssen wir dieses Ziel eigentlich anbieten, weil es auch den Ehrgeiz anderer Länder hochtreibt. Wir wissen, dass ohne Finanzierung der weltweite Klimaschutz nicht möglich ist. Das Parlament hat im Gegensatz zum Rat hier konkrete Zahlen genannt.

ein Drittel übernehmen. Warum sagen wir nicht, dass es 30 Mrd. Euro im Jahre 2020 sind?

Der Kickstart ist hier von der Kollegin Wortmann Kool schon genannt worden.

Deshalb muss uns das wirklich eine große Anstrengung wert sein.

Es kann nicht sein, dass die zwei größten Verschmutzer des Klimas, die USA und China, ein Pingpong Spiel betreiben, wo jeder auf den anderen zeigt und Zögerlichkeiten an den Tag legt. Das ist unverantwortlich, und ich hoffe, dass insbesondere die USA auch in Kopenhagen eine Führerschaft zeigen, mit konkreten Daten zur Reduzierung ihrer eigenen Klimagase und auch einem Anteil an der Finanzierung. Ohne diese zwei Länder und ohne Indien wird es kein Abkommen geben. Wir legen noch einmal Wert auf eine Forstpolitik die Abholzung der Wälder ist ein großer Faktor und auch auf die Luft und Schifffahrt.